Cred că trebuie spus de la început că nu fermierii, ci consumatorii sunt principalele victime ale crizei de care vorbim astăzi.

O creștere proporțională a prețului de vânzare la carne la producător este imposibilă. Crescătorii de animale nu au contact cu consumatorul final, ci se adresează procesatorilor, care au întotdeauna opțiunea importului. În același timp, procesatorii își transferă marja mare de profit cu care s au obișnuit până acum în prețul de vânzare. Din nefericire, această perioadă se suprapune peste una de criză economică generalizată, iar scăderea puterii de cumpărare a populației afectează de asemenea producția zootehnică. Un alt aspect în condițiile în care fermierii vor avea dificultăți în a asigura hrana animalelor pe perioada de iarnă, foarte mulți vor alege să își sacrifice animalele, ceea ce va determina prelungirea crizei pe durata mai multor ani viitori. Pentru a menține prețurile interne la un nivel rezonabil și pentru a asigura necesarul de furaje, este necesară eliberarea de stocuri de intervenție și mă bucură anunțul făcut astăzi de domnul comisar Cioloș. Împărtășesc punctul de vedere al colegilor care au subliniat astăzi importanța cultivării de noi organisme modificate genetic, pentru a asigura hrană ieftină pentru animale și pentru a reduce dependența de importuri. Nu în ultimul rând, dezbaterea de astăzi este strâns legată de viitorul politicii agricole comune. Avem nevoie de o politică agricolă comună puternică, bine finanțată și bine gestionată, care să permită atât măsuri de dezvoltare structurală și de modernizare, cât și măsuri de piață și sprijin direct.